La situation humanitaire, alimentaire, sanitaire y est dramatique. Les nouvelles tensions dans la région, ainsi que l'embargo imposé au Qatar par certains de ses voisins n'arrangent rien. Ces mesures affaiblissent la coalition des pays du Golfe qui s'était créée autour du Yémen et elles renforcent la fragilité du pays.

Comment coordonner une aide quand ceux qui doivent intervenir sont eux mêmes divisés? Comment peut il y avoir une aide quand on voit bien qu'un embargo, qui pèse toujours sur les plus fragiles, tend aussi à fragiliser les moyens économiques? Il est urgent de faire baisser la tension dans cette région, parce qu'elle est amie avec tous les pays.